Wszystkie cele postawione sobie przez Eurogrupę, czasem całkiem rozsądne, mogą być z powodzeniem osiągnięte przy pomocy polityki gospodarczej, społecznej i podatkowej państw członkowskich.

Myślę, że są dwie odpowiedzi jak zwykle chcemy podzielić się odpowiedzialnością z Unią Europejską za niepopularne decyzje albo przy okazji, a może pod pretekstem reform, chcemy po prostu przenieść więcej władzy w kierunku Brukseli. Wątpię, by przyniosło to spodziewane efekty, biorąc pod uwagę fakt, że państwa członkowskie Eurogrupy zazwyczaj mają więcej długu publicznego i zazwyczaj mają mniej konkurencyjny system podatkowy niż pozostałe państwa. Nad tą dyskusją oczywiście unosi się groźba Europy dwóch prędkości.

Oprócz samej prędkości potrzebny jest jeszcze właściwy kierunek. Ogromna prędkość przy niewłaściwym kierunku grozi tylko jednym potęgowaniem skali katastrofy.